virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og fjórtán með frumvarpinu eru lagðar til margvíslegar breytingar á ýmsum lögum en allar eru þessar breytingar forsendur sem lagðar eru til grundvallar áætlun fjárlagafrumvarpsins bæði á tekjuhlið og gjaldahlið í fyrsta lagi eru lögð til almenn hækkun um þrjú prósent á hinum svokölluðu krónutölusköttum og gjaldskrám í takt við verðlagsforsendur fjárlagafrumvarpsins með það að markmiði að fjárhæðirnar haldi raungildi sínu frá fyrra ári má þar nefna hækkun á olíugjaldi almennu og sérstöku kílómetragjaldi almennu og sérstöku bensíngjaldi kolefnisgjaldi raforkuskatti bifreiðagjaldi og gjaldi af áfengi og tóbak auk þess er lögð til hækkun á gjaldi í framkvæmdasjóð aldraðra áætlað er að þessar hækkanir skili ríkissjóði um sjö hundruð og fimmtíu milljónir króna í tekjur í öðru lagi eru lagðar til hækkanir á öðrum gjöldum eins og skrásetningargjöldum í opinbera háskóla sóknargjöldum og framlagi íslenska ríkisins til þjóðkirkjunnar skuldbinding ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og fjórtán gagnvart þjóðkirkjunni samkvæmt sérstöku samkomulagi íslenska ríkisins og þjóðkirkjunnar mun hækka um sextíu og tvær komma átta milljónir króna þá verður framlag ríkissjóðs til kristnisjóðs óbreytt í krónum talið árið tvö þúsund og fjórtán verði frumvarpið að lögum áætlaðar viðbótartekjur af hækkun skrásetningargjalda í opinbera háskóla eru metnar tvö hundruð og þrettán milljónir króna í þriðja lagi eru lagðar til breytingar sem eru liðir í aðhaldsaðgerðum ríkisstjórnarinnar á þetta við um breytingar á fjárhæðum greiðslna úr fæðingarorlofssjóði en bæði hámarks og lágmarksgreiðslur eru hækkaðar og fallið er frá lengingu fæðingarorlofs þessar breytingar eru taldar lækka útgjöld í þessum málaflokki um hundrað og fimmtíu milljónir króna í frumvarpinu eru einnig tillögur um lækkun skattfrádráttar til handa nýsköpunarfyrirtækjum sem taldar eru lækka útgjöld ríkissjóðs um allt að þrjú hundruð milljóna króna á árinu tvö þúsund og fimmtán og breytingar á lögum um ríkisútvarpið meðal annars um þróun útvarpsgjaldsins til næstu ára breytingar á gjaldtöku fjármálaeftirlitsins eru af svipuðum toga sem og brottfall greiðslna vegna fiskvinnslufólks sem nýtur kauptryggingar á grundvelli kjarasamninga þegar vinna liggur niðri vegna hráefnisskorts þá er í tengslum við aðhaldsaðgerðir ríkisstjórnarinnar gert ráð fyrir að fyrirhugaðri hækkun á hlutdeild starfsendurhæfingarsjóða í tryggingagjaldinu úr núll komma núll þrjú tvö fimm prósent í núll komma núll níu sjö fimm prósent á árinu tvö þúsund og fjórtán verði frestað þannig að framlag ríkissjóðs á árinu tvö þúsund og fjórtán miðist við óbreytta hlutdeild í tryggingagjaldinu og nemi þrjú hundruð og fimmtán milljónum króna að óbreyttu hefði núll komma núll níu sjö fimm prósent hlutdeild af gjaldstofni tryggingagjaldsins leitt til sex hundruð tuttugu og níu milljóna króna hækkunar á framlagi ríkissjóðs en með þessari breytingu er komið í veg fyrir að þau útgjöld falli til á árinu tvö þúsund og fjórtán í fjórða lagi eru auk þess í frumvarpinu nokkrar tillögur af ólíkum toga sem fyrst og fremst ráðast af framkvæmdalegum sjónarmiðum og er þá átt við breytingar á lögum um aukatekjur ríkissjóðs að því er varðar gjald af útgáfu leyfisbréfa til leikskólakennara

og tillögur er varða útreikning á kostnaðarþátttöku vistmanna í hjúkrunarrýmum fyrir aldraða einnig er lögð til breyting á lögum um framleiðslu verðlagningu og sölu á búvörum í þeim tilgangi að leggja niður óþarft fyrirkomulag verðmiðlunar og verðtilfærslukerfis í landbúnaði og um leið gera verðlagninguna gegnsærri ætla má að með þessu verði skilyrði fyrir samkeppni einnig bætt og afurðastöðvum í mjólkuriðnaði betur gert kleift að takast á við samkeppni erlendis frá þá mun opinber stuðningur við landbúnað samkvæmt fjárlögum lækka samtals um tæpar þrjú hundruð áttatíu og þrjár milljónir króna þá er lagt til að gjaldhlutfall vegna greiðslu kostnaðar við rekstur fjármálaeftirlitsins og umboðsmanns skuldara verði lækkað en gjöldin taka mið af umfangi við rekstur stofnananna innheimtar tekjur af gjöldunum á árinu tvö þúsund og fjórtán eru áætlaðar sex hundruð milljón krónur til umboðsmanns skuldara og um það bil sextán hundruð milljón krónur til fjármálaeftirlitsins mun ég þá víkja að áhrifum tillagna frumvarpsins á ráðstöfunartekjur verðlag og kaupmátt krónutölugjöld og nefskattar eru mikilvægur hluti af tekjuáætlun fjárlaga ár hvert en samtals nemur þessi tekjuflokkur um tíu prósent af heildarskatttekjum ríkisins á árinu tvö þúsund og þrettán þessir skattar hækka ekki sjálfvirkt í takt við verðlag heldur þarf að breyta lögum eigi þeir að fá verðlagsuppfærslu erfitt er að meta af nákvæmni hvaða áhrif framangreindar aðgerðir hafa á einstakar efnahagsstærðir eins og ráðstöfunartekjur heimilanna verðlag eða kaupmátt ráðstöfunartekna sem aftur hafa áhrif á framvindu efnahagsmála og þar með tekjur ríkissjóðs

þá eru áhrifin bæði bein og óbein og koma ekki einungis fram á árinu tvö þúsund og fjórtán heldur einnig á næstu árum áhrif hækkana á krónutölugjöldum eins og eldsneytisgjöldum og gjöldum af áfengi og tóbaki koma að óbreyttu fram í hærra verðlagi lauslegt mat bendir til að áhrifin gætu verið um núll komma tvö til núll komma þrjú prósent til hækkunar á vísitölu neysluverðs hækkun annarra gjalda sem frumvarpið tekur til hefur einhver bein áhrif á ráðstöfunartekjur heimila til lækkunar áhrif þessara breytinga í heild gætu því mælst nálægt núll komma þrjú prósent til lækkunar á kaupmætti ráðstöfunartekna ef áhrifin koma að fullu fram í þessu samhengi vísa ég til þess sem ég sagði undir lok fyrri umræðu sem nú er rétt nýlokið að þessi neikvæðu áhrif koma þess vegna til frádráttar af jákvæðum áhrifum af skattalækkunum og heilt yfir er út frá því gengið í fjárlagafrumvarpinu að kaupmáttur ráðstöfunartekna þegar tekið hefur verið tillit til alls þessa vaxi um núll komma þrjú prósent á næsta ári ég legg til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu